Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Glejte, kolega Jurša, sedeminšestdeset odstotkov, povprečne plače je znašala minimalna pokojnina leta dva tisoč osem. Danes znaša pa oseminpetdeset. Desus je bil pa skozi takrat v vladi. To pomeni, da ste cokla nekega razvoja, vsaj na osnovi pokojnin. To pomeni, da pokojnine so se znižale, odkar ste vi v vladi v v obdobju zadnjih desetih let. Demografski sklad, poglejte, vlada Mira Cerarja ni opravila svoje naloge, ne, pa tudi sedanja ne. Demografski sklad bi mogel biti ustanovljen že od leta dva tisoč petnajst. Danes se piše leto dva tisoč devetnajst. Nekdo ni opravil svoje naloge. In zaradi tega, ker nekdo ni opravil svoje naloge, smo v Slovenski demokratski stranki vložili svoj predlog zakona. In vse to napadanje, vse te vaše argumente bi jaz mogoče še razumel v primeru, da bi danes imeli drugo branje, ko ne bi bilo zakona možno več spremeniti. Ampak danes smo v prvem branju in pričakoval bi, da prižgemo skupaj zeleno luč temu zakonu in se potem odločimo, da stopimo skupaj in skupaj oblikujemo zakon, ki bo primeren potem tudi za sprejem v državnem zboru, vendar ne. Vi ponovno zavračate predlog, ki ga je pripravila Slovenska demokratska stranka. Nihče še ni danes odgovoril tudi na to vprašanje, zakaj bo od prvega prvega dva tisoč dvajset v Avstriji minimalna pokojnina tisoč dvesto evrov. V Sloveniji danes za štirideset let delovne dobe petsto trideset evrov. Jaz en razlog mogoče poznam. Kaj vse se izplačuje iz pokojninske blagajne. Jaz sem prepričan, da pokojnine bi bile lahko bistveno višje, če bi se s pokojninske blagajne izplačevalo samo tisto, kar je bilo noter vplačano, in bi bili upravičenci za izplačilo iz pokojninske blagajne samo tisti, ki so v pokojninsko blagajno tudi vplačevali. In kako komentiramo ta vaš zakon? Pojavil se je v medijih. Strateške naložbe ne, portfeljske da. Ampak glejte, spoštovani, takšnega demografskega sklada mi ne potrebujemo. Ko bodo študentje s svojim delom več prispevali v pokojninsko blagajno kot demografski sklad. S tem, kar ste zdaj napovedali, odpirate, bi rekel, samo nov vrtiček. Nov vrtiček približno za petdeset zaposlenih ljudi in s tročlansko upravo.